Daniel Caspary heeft er ook al naar verwezen. Kijk naar de cijfers, mijnheer de commissaris, voor elke auto die wij vanuit Europa naar Zuid Korea exporteren komen er 15 vanuit Zuid Korea de Europese Unie binnen.

En ik denk, mijnheer de commissaris, dat wij dat niet kunnen accepteren en dat zo maar onder de mat kunnen vegen, met het argument dat veel andere sectoren in Europa hier wel voordeel uithalen.

OK, die zijn er, maar wij vragen vooral dat er een grondig onderzoek komt naar de impact van dit akkoord op de autosector. De cijfers en de trends zijn veel te verontrustend. Het is overigens zo, en dat weet u beter dan wij, dat ook de Amerikaanse overheid momenteel onderhandelt met de Zuid Koreanen om aanpassingen uit te voeren aan een vergelijkbare overeenkomst. Vergeet niet, mijnheer De Gucht, dat de auto industrie nog altijd de belangrijkste industrietak in Europa is. Het gaat om heel veel jobs die momenteel zwaar onder druk staan.